ég gekk hér til þingsins í morgun yfir austurvöll á þessum fallega morgni þá voru við styttu jóns sigurðssonar leikskólakennarar og fullt af litlum börnum þeim þótti nú þingmaðurinn niðurlútur og brúnaþungur leikskólakennurunum og ávörpuðu mig og sögðu að það þýddi nú ekkert að vera svona niðurlútur og brúnaþungur við yrðum að horfa til framtíðarinnar og bentu mér á börnin og hvöttu til varnar í kringum ungt fólk ég held að þetta sé nú kannski kjarni málsins að við þurfum að líta upp og gera okkur grein fyrir því að við eigum ærin tækifæri þrátt fyrir allt eins og þetta hefur þróast hér á síðustu vikum í þessum langa októbermánuði en hæstvirtur forseti ég vil hér í upphafi máls míns sérstaklega þakka hæstvirtum utanríkisráðherra sem hefur tekið upp eftir að hún kom aftur til starfa harða vörn og harða sókn gegn flokksbræðrum sínum í bretlandi ég sagði einhverntímann úr þessum ræðustól að það hefði í rauninni verið sorglegt hinn níundi október að það skyldi þá ekki vera í því starfi alvörustjórnmálamaður en vegna veikinda var hæstvirtur utanríkisráðherra fjarverandi því miður sagði forsætisráðherra á þeirri stundu þegar gordon brown lýsti ísland gjaldþrota réðist að íslendingum og íslenskri þjóð með hryðjuverkalöggjöf einhver óvægnasta árás sem ein þjóð hefur orðið fyrir og hæstvirtur forsætisráðherra sagðist ekki vilja munnhöggvast við breska forsætisráðherrann þess vegna segi ég það að þar varð eitt slysið enn á okkar vegferð að við skyldum ekki taka það mál upp af meiri festu en gert var af hálfu ríkisstjórnarinnar strax kæra bretana eins og ég sagði hinn tíunda október kæra þá fyrir alþjóðasamfélaginu kæra þá fyrir að lýsa ísland gjaldþrota sem engum hafði í rauninni dottið í hug þeir lokuðu öllum dyrum að íslenskri þjóð um víða veröld og hægt og hljótt lokuðust hurðirnar og menn urðu hugsi þegar þessi valdamikla þjóð í evrópu hafði lýst ísland gjaldþrota og viðureignin væri í rauninni

ég vil nú þakka það að þó þessi viðbrögð komi seint þá eru þau mjög mikilvæg og mjög mikilvægt að halda því fram að við eigum kröfur á hendur breskra stjórnvalda fyrir að hafa gert þessa kreppu miklu alvarlegri en hún hefði annars orðið það er engin spurning að þetta varð til þess að þegar þeir fóru inn í íslensku bankana út af icesave reikningunum að þá felldu þeir kaupþingsbankann í bretlandi sem var breskt fyrirtæki í eigu íslendinga og um leið féll móðurfélagið hér heima þetta hefur dýpkað kreppuna þetta hefur gert hana enn þá alvarlegri viðfangs hér heima við þannig að ég tel og fagna því að breskir lögmenn á vegum kaupþings og íslendinga hafa hafið að skoða hvernig megi sækja þá til saka ég tel líka að því þurfi að fylgja fast eftir sem ég sagði í upphafi hvernig með okkur var farið af forsætisráðherra bretlands við þessar aðstæður ég vil hér vekja athygli á því hæstvirtur forseti að það kann vel að vera að reiði bretanna hafi verið mikil út frá framgöngu íslenskra stjórnmálamanna það gerðist núna fyrir nokkrum dögum að einhverjir í ríkisstjórninni hvort það voru samfylkingarmennirnir veit ég ekkert um eða sjálfstæðismennirnir sem láku út viðtalinu í fjölmiðla í kastljósi við árna m mathiesen hæstvirtur fjármálaráðherra þar sem hann ræddi við kollega sinn í bretlandi það kann vel að vera að menn hafi haldið að fjármálaráðherra skaðaðist af þessu viðtali ég hygg að margt hafi komið í ljós í þessu viðtali sem við var að glíma ég segi hér hæstvirtur forsætisráðherra það er mjög mikilvægt að minnisblað af fundi hæstvirtur viðskiptaráðherra björgvins sigurðssonar þar sem hann sat með breskum ráðherrum og stjórnvöldum hinn annan september verði gert opinbert það er mjög mikilvægt að það bréf verði gert opinbert og þingið á rétt á því að þessi gögn verði lögð á borðið til þess að við getum áttað okkur á heildarmyndinni hæstvirtur forseti við framsóknarmenn höfum hér staðið að neyðarlögunum við höfum gert okkur grein fyrir því að þessi kreppa er margþætt

athafnamenn og auðmenn eiga þar stóra sök hvernig farið hefur fjármálakreppan á þar hér eins og um víða veröld auðvitað enn þá stærri þátt hvernig þetta hefur allt saman þróast þess vegna var það svo að eftir jaml og japl og fuður og allar hurðir voru lokaðar að íslenskum stjórnvöldum um hjálp þá var það líka okkar niðurstaða framsóknarmanna að standa að því og fallast á þau sjónarmið að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kæmi að málefnum íslands fyrst og fremst sem blessandi hönd sem gæti opnað dyr á nýjan leik fyrir íslandi sem öryggisatriði við fórum yfir það formenn stjórnarandstöðuflokkanna með forsætisráðherra og forsætisráðherra sagði á einhverri stundu að það væri ekkert í skilyrðunum sem væri að óttast við höfðum haft áhyggjur af því og sett það fram að við mundum óttast sérstaklega þau gamaldags úrræði sem sjóðurinn hefur víða beitt í slíkum þrengingum að keyra vexti upp á nýjan leik ég er alveg klár á því að það á ekki við á íslandi og var skaðlegt þess vegna vil ég nú hér undra mig á því af hverju megnið af hæstvirt ríkisstjórn fór úr landinu og síðan skall á vaxtahækkun seðlabankans sem þrettán dögum áður hafði keyrt vextina úr fimmtán og hálft prósent niður í tólf nú voru þeir keyrðir aftur upp í átján prósent ég segi fyrir mig af þessari ákvörðun hef ég meiri áhyggjur en nokkurri annarri það birti yfir þjóðinni þegar vextina lækkuðu þessi vaxtahækkun mun hafa mikil áhrif á fyrirtækin sem eru í miklum erfiðleikum svo ég tali ekki um hin skuldugu heimili maður finnur það gjarnan að það er eins og margt hafi brostið við þessa ákvörðun en ég verð hér hæstvirtur forseti að segja þetta það hefur verið mér undrunarefni við þessar aðstæður að heyra í ráðherrum sem hafa barið sér á brjóst ég átti til dæmis viðræður við hæstvirtur iðnaðarráðherra össur skarphéðinsson hér í fyrradag þar sem ég spurði eftir því hvort það hefði verið skilyrði alþjóðagjaldeyrissjóðsins að vaxtahækkunin yrði keyrð með þessum hætti eða hvort þetta væri einkaákvörðun seðlabankans þótt ríkisstjórnin hefði komið að þessu það kunna það nú allir að útúrsnúningar og dónaskapur hæstvirtur iðnaðarráðherra var einstakur við þessar aðstæður hann fullyrti þar að seðlabankinn hefði tekið þessa ákvörðun og í rauninni ríkisstjórnin hefði hvergi komið að nú liggur það fyrir að þannig hafa nokkrir ráðherrar meðal annars varaformaður sjálfstæðisflokksins hæstvirtur menntamálaráðherra þorgerður katrín gunnarsdóttir hún er gengin fram og sagt að seðlabankinn einn beri ábyrgð á þessu það hefur líka verið sagt af hæstvirtum utanríkisráðherra hæstvirtur iðnaðarráðherra sagði þetta áður en ég fór í þennan ræðustól þá leit ég nú inn á heimasíðu seðlabankans sem sér ástæðu til þess í morgun að skýra sína hlið málsins þar segir í athugasemd frá seðlabanka íslands með leyfi forseta eins og kunnugt er hefur verið litið svo á að samningagerð á milli ríkisstjórnar íslands og sendinefndar alþjóðagjaldeyrissjóðsins sé enn trúnaðarmál nítjánda töluliður samningsgerðarinnar er þó eðli málsins samkvæmt ekki lengur trúnaðarmál segir þar og síðan bætist við ráðherrar úr ríkisstjórninni hafa undrast vaxtahækkun í átján prósent og hafa jafnframt sagt að ekkert ákvæði um slíka gjörð sé í samningagerðinni í samningagerðinni segir í nítjánda tölulið að hækka skuli stýrivexti í átján prósent sem sé það liggur fyrir hæstvirtan forsætisráðherra

þess vegna er það sorglegt við þessar aðstæður að margir ráðherrar eru staðnir að því að segja ósatt hæstvirtur iðnaðarráðherra skrökvaði hér í fyrradag hann hlýtur að hafa vitað betur og ég vil að hæstvirtur forsætisráðherra skýri það hér er seðlabankinn í dag með þessari yfirlýsingu að fara með rangt mál er hann að fara með rétt mál ég vil hafa það hér á hreinu hér í lok þessarar umræðu hvort slíkt samkomulag hafi verið gert og við eigum rétt á því þingmenn og alþingi íslendinga að þessi gögn öll verði lögð á borðið ég hef áhyggjur af þessari vaxtahækkun og ég sé að þeir hagfræðingar margir hverjir sem oftast hafa haft rétt fyrir sér að mér hefur fundist um viðbrögð ríkisstjórnarinnar þeir óttast mjög afleiðingar þessarar ákvörðunar henni mun fylgja hrina gjaldþrota bæði hjá heimilum og fyrirtækjum þess vegna muni það gerast að peningar sem menn halda að þeir séu að draga heim þeir muni heldur ekki koma í gegnum þessa aðgerð því ísland er í litlu áliti bæði hjá íslenskum fjárfestum og athafnamönnum um þessar mundir og þeir vilja áreiðanlega ekki hætta sínu fé það hafa þeir sjaldan gert þannig að ég efast um þessa aðgerð og ég spyr hæstvirtur forsætisráðherra hvað þarf hún að standa lengi en ég hef hér vakið athygli á því að tvískinningur af hálfu ráðherra og ómerkileg umræða þar sem þeir víkjast undan því sem þeir vissu að þeir höfðu fallist á það í ríkisstjórninni sjálfri að þetta var frumforsenda til þess að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kæmi að okkar málefnum þannig að ég vil hafa það hér á hreinu ég vil svo segja hér hæstvirtur forseti við framsóknarmenn teljum mjög mikilvægt að hvítbók sannleikans verði skrifuð um alla þessa atburðarás hún er margþætt hún er flókin sjálfsagt eru margir sekir í því margir hafa brugðist bæði íslenskir stjórnmálamenn fyrr og síðar eftirlitsstofnanir fjármálaeftirlitið seðlabankinn hvers vegna var fjármálaeftirlitið ekki oft búið að fara og skoða lifur og lungu í bankakerfinu það hafði allar heimildir frá alþingi íslendinga til þess að velta fyrir sér tengslum og hringamyndunum sem nú er upplýst um daglega þannig að margir ef það væru íslenskir menn þess vegna verða erlendir menn að koma að þessu að lokum vil ég segja þetta hæstvirtur forseti það er ekkert mikilvægara en nú að ganga bjartsýnn fram á veginn við eigum að geta bjargað okkur út úr þessum vanda það gerir íslensk þjóð fyrst og fremst með samstöðu það þarf að liggja fyrir sem allra fyrst að hæstvirt ríkisstjórn lýsi því yfir að hún ætli að gefa í hún ætli að taka utan um heimilin hún ætli að gera alla hluti með skynsamlegum hætti og þess vegna segi ég hæstvirtan forsætisráðherra að kalla aðila vinnumarkaðarins og stjórnarandstöðuna oftar að borðinu og fara yfir þessa ráðagerð því aðilar vinnumarkaðarins gagnrýndu til dæmis vaxtahækkunina en það þarf að auka aflann úr sjónum strax það þarf að gefa út þá bjartsýnu skipun sem fyrst að það séu aðstæður í sjónum til þess að auka aflann og við eigum landbúnaðinn sem er okkur dýrmætari en fyrr og við verðum að hugsa um hann sem matarforðabúr íslendinga við þessar aðstæður og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur sagt að okkar framtíðarstaða sé öfundsverð sé horft til framtíðarinnar úr þessu verðum við öll að vinna af mikilli samstöðu hér orka landsins orka mannauðsins er það dýrmæti sem við eigum þess vegna er mikilvægt að vinna hratt vinna vel reisa sig frá því að vera þungbrýnn og daufgerður og alvarlegur setja gleðina í gang til þess að